Señora presidenta, tal y como ha indicado el alto representante, Josep Borrell, hoy nos encontramos aquí para denunciar lo que fue un intento de golpe parlamentario por parte del Gobierno del régimen de Maduro. Evitando el buen funcionamiento de la asamblea democrática de Venezuela, se intentó restar legitimidad, creando realidades institucionales paralelas, para evitar que Juan Guaidó continuara como presidente. Además, fuente de legitimidad para muchos países de la comunidad internacional, una enorme mayoría de países europeos, para situarlo como presidente interino del país. Queremos recordar que jugamos un papel constructivo desde la Unión Europea, de forma a veces muy frustrante, para un régimen que no encuentra salidas democráticas y pacíficas para la situación de un país, el de Venezuela, que es insoportable, con una situación humanitaria, con una crisis humanitaria, sin parangón. Por eso continuaremos trabajando en un lugar claro, como Venezuela, para proponer sanciones individualizadas y, al mismo tiempo, desde un punto de vista constructivo, también con el Grupo de Contacto, para encontrar una salida democrática con elecciones libres y justas en el país.